Pokud skutečně chceme zastavit nárůst populismu a nárůst extremismu v členských státech.

Jestli i Rada hodlá přehlasovat ty, kteří nesouhlasí a jsou v této věci zatím v menšině a chtějí stanovisko, které bude konsensuální, které nebude nátlakové a které bude řešit otázku migrace tak, aby zde byla flexibilní solidarita.